Pane předsedající, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové, myslím, že můžeme vyjádřit souhlas s potřebou automatického uznávání výsledků vysokoškolského studia v dalších členských státech. Cíle jsou v souladu s tím, co se odehrává v rámci Boloňského procesu, který má vazbu na vznikající evropský prostor vzdělávání, a ten by měl být dále posilován. Také podporujeme myšlenku, že by mělo dojít k automatickému uznávání kvalifikací na úrovni vyššího sekundárního vzdělávání pro potřeby dalšího studia v jiném členském státě. Je třeba, aby Evropská unie pro uznávání výsledků vzdělávání a uznávání kvalifikací měla lepší rámec než ten, který nabízí dnes Lisabonská úmluva.

Její návrh doporučení Rady je určen členským státům, ale Evropský parlament zde hraje důležitou roli a nemůže být vynechán. Pokud jde o samotné doporučení Rady, pak považuji za důležité lépe definovat termín learning agreement v některých částech textu se totiž vztahuje k terciálnímu a v některých jen k sekundárnímu vzdělávání. Naše ústní otázka tedy správně poukazuje na řadu dalších aspektů, např. na to, že by Komise měla mít přehled o tom, jaké jsou dvoustranné dohody o uznávání kvalifikací mezi jednotlivými členskými státy.